virðulegi forseti góðir landsmenn stefna núverandi ríkisstjórnar ríkisstjórnar heimilanna snýst ekki bara um sum heimili hún snýst um öll heimili það endurspeglast skýrt í fjárlagafrumvarpinu sem lagt var fram á alþingi í dag í þriðja sinn eru lögð fram hallalaus fjárlög með verulegum afgangi um leið og við lækkum skatta og aukum framlög til velferðarmála þannig að fjárveiting til þeirra hefur nær aldrei verið jafnmikil kjör allra munu batna en þó umfram allt kjör millitekju og lágtekjufólks ungir sem haldnir heilbrigðir sem sjúkir munu hafa það betra bætur almannatrygginga og atvinnuleysisbætur hækka um níu komma fjögur prósent samkvæmt frumvarpinu á næsta ári eða um samtals níu komma sex milljarða króna ef litið er til að auki þeirra hækkana bóta sem hafa komið til í ársbyrjun tvö þúsund og fjórtán og tvö þúsund og fimmtán nemur uppsöfnuð hækkun bóta til ársins tvö þúsund og sextán sextán komma sex prósent því er spáð að uppsöfnuð verðbólga yfir sama tímabil yrði átta komma sjö prósent og samkvæmt því er ljóst að kaupmáttur bótanna hefur aukist verulega eins og ég sagði þá snýst stefna núverandi ríkisstjórnar ríkisstjórnar heimilanna ekki bara um sum heimili hún snýst um öll heimili hún snýst um fjölskylduna um sem við þekkjum svo vel fjölskylduna sem við kannski sjálf erum barnafjölskyldan á verkamannakaupi sem flakkað hefur á milli leiguíbúða með verulegum kostnaði og álagi síðustu árin þar sem langtímaleiga er orð sem varla þekkist á íslenskum leigumarkaði hún snýst um einstæðu móðurina á örorkubótum með tvö börn sem býr í fimmtíu fermetra íbúð í kjallara og hefur ekki efni á að flytja vegna hás leiguverðs eða einfaldlega vegna þess að íbúðin finnst ekki um námsmanninn sem þakkar fyrir að fá að leigja hluta af bílskúr frænku sinnar þar sem allt er einfaldlega fullt á stúdentagörðunum fyrir löngu síðan eða unga parið sem dreymir um að stofna sitt fyrsta heimili og veltir fyrir sér hvernig það eigi eiginlega að ná að safna fyrir útborgun í litla íbúð eða bara um gömlu konuna sem stendur frammi fyrir því enn á ný að vera að missa íbúðina og þegar þau horfa fram á það að þurfa að taka rúm barnabarnanna enn á ný eftir að hafa misst húsnæði sitt í húsnæðisfrumvörpum ríkisstjórnarinnar sem lögð verða fram á þessu þingi kristallast þessar áherslur ríkisstjórnarinnar á öll heimili ekki bara sum hún snýr að breyttum veruleika íslenskra heimila þar sem skuldaleiðrétting ríkisstjórnarinnar hefur skilað verulegum árangri fyrir þau heimili sem eiga sitt eigið húsnæði þeirri staðreynd að tæpur þriðjungur íslenskra heimila býr nú í leiguhúsnæði og að kostnaður fjölskyldna á leigumarkaðinum hefur hækkað verulega á síðustu árum á meðan húsnæðiskostnaður fólks sem býr í eigin húsnæði hefur lækkað í yfirlýsingu

til að gera sér grein fyrir umfangi þessa átaks var lokið við tæplega tólf hundruð íbúðir á landinu öllu árið tvö þúsund og fjórtán við munum fjármagna byggingu íbúðanna með stofnframlögum ríkis og sveitarfélaga og með beinum vaxtaniðurgreiðslum ríkisins sem nema nú víst um þrjátíu prósent af stofnkostnaði og er gert ráð fyrir einum og hálfum milljarði króna í stofnframlög í fjárlagafrumvarpinu sameiginleg framlög ríkis og sveitarfélaga ásamt auknum stuðningi um hækkun bóta til leigjenda á árunum tvö þúsund og sextán til tvö þúsund og sautján eiga að leiða til þess að leiga einstaklings með lágar tekjur nemi ekki hærra hlutfalli en tuttugu til tuttugu og fimm prósent af tekjum það er þannig að langflestir taka einmitt sín fyrstu skref af húsnæðismarkaðinum í leiguhúsnæði í framhaldi af því er oftast næsta skref að kaupa sín eigin húsnæði og fjármagna kaupin með sparifé aðstoð ættingja eða lántökum í mínum huga er forsenda fyrir stöðugleika á húsnæðismarkaði og að ungt fólk geti eignast sitt eigið húsnæði er virkur leigumarkaður þar sem framboð og eftirspurn haldast í hendur og fólk hefur svigrúm og hvata til að spara fyrir húsnæði þær eru það sem við erum að gera með okkar tillögum í húsnæðismálum það endurspeglast meðal annars í hækkun húsnæðisbóta á árunum tvö þúsund og sextán og tvö þúsund og sautján þar sem við gerum ráð fyrir einum komma einum milljarði króna í breyttan húsnæðisstuðning við leigjendur við breytum skattlagningu tekna á leiguíbúð í eigu einstaklinga til að lækka leiguverð og auka framboð leiguíbúða og við ætlum að koma til móts við þá sem kaupa sína fyrstu íbúð með húsnæðissparnaðarleiðinni við ætlum að gera allt sem við getum til að tryggja það að íbúðirnar verði byggðar á sem hagkvæmastan máta þannig að sem flestir geti fengið öruggt

eru loforð loforð sem við gáfum í tengslum við kjarasamningana sem náðust í vor og við þau loforð mun ríkisstjórnin standa stór skref verða þannig tekin til að gera okkar góða samfélag enn betra við getum og eigum að hjálpa þeim sem aðstoð þurfa bæði hér heima og erlendis til þess er ríkir vilji jafnt meðal þjóðarinnar og hér á alþingi